ég flyt hér um aðgerðir til að jafna stöðu kynjanna á vinnumarkaði fjallar um það að alþingi álykti að fela mennta og menningarmálaráðherra að kanna með hvaða hætti og hvort hægt verði að beita lánasjóði íslenskra námsmanna

jafna stöðu kynjanna á vinnumarkaði þá til að mynda með aðgerðum þar sem beitt væri einhvers konar ívilnunum í gegnum sjóðinn háttvirtum þingmönnum er kunnugt um að lánasjóður íslenskra námsmanna gegnir gríðarlega veigamiklu hlutverki við að jafna aðstöðu fólks til náms og hefur verið afar mikilvægur í þeim tilgangi um áratugaskeið og skipt þar alveg gríðarlega miklu máli sjóðnum hefur hins vegar í sjálfu sér ekki verið falið það hlutverk hvorki að stýra einstaklingum né fólki

fólk af öðru hvoru kyninu til þess að sækja í greinar þar sem gagnstætt kyn er í miklum meiri hluta það má í þessu sambandi taka sem dæmi að samkvæmt upplýsingum frá háskóla íslands voru í október tvö þúsund og níu rétt rúm þrjú prósent þeirra nemenda sem hvoru í hjúkrunarfræðideild karlkyns og á sama tíma voru aðeins um sautján prósent nemenda í rafmagns og tölvuverkfræðideild konur svipuð kynjaskekkja er síðan í mörgum öðrum greinum bæði í háskóla íslands og háskólanum í reykjavík og mér er kunnugt um að í einhverjum deildum háskólans á akureyri er svipuð skekkja á milli kynjanna það hefur því verið velt upp þeim möguleika með hvaða hætti er hægt að laða til að mynda karlmenn til þess að fara í þessar hefðbundnu greinar kvenna og með hvaða hætti væri hægt að nota þá lánasjóðinn til þess að laða konur til að fara í hefðbundnar karlagreinar ein af þeim hugmyndum sem getið er um í greinargerð er að lánasjóðurinn verði þá með einhverjum hætti notaður

fengju ívilnanir til að mynda með lengingu á greiðslufresti mögulega með lækkun á vöxtum lengingu á greiðslutíma og svo framvegis eða með öðrum þeim aðferðum sem menn sæju fært eftir nánari skoðun sama mundi vissulega gilda þá um þær konur sem leituðu í hefðbundin karlastörf það hefur aðeins verið skoðað hvort það sé hægt í raun og veru að taka upp svona fyrirkomulag sem við köllum þá í rauninni jákvæða mismunun á milli kynjanna

lögum númer tíu tvö þúsund og átta um að jafna stöðu og jafna rétt kvenna og karla í þeim lögum er til að mynda opnað fyrir sérstaka heimild til sértækra tímabundinna aðgerð sem aðgerð eins og til að mynda þessi svona ívilnandi aðgerð af hálfu lánasjóðsins væri í eðli sínu þar sem þegar náð væri tilteknu hlutfalli það er tilteknu jafnara hlutfalli en það væri nú á milli kynja í tiltekinni grein mundi ívilnunin með hvaða hætti sem hún væri sjálfkrafa falla niður hjá þeim sem þaðan af skráðu sig í viðkomandi grein það er mikilvægt að hafa það í huga að það er ekki að tilefnislausu sem velt er upp hugmyndum til að reyna að finna leiðir til að jafna stöðu kynjanna á vinnumarkaði það er búin að vera áratugabarátta við það að reyna að jafna laun karla og kvenna á vinnumarkaði og ein af þeim hugmyndum sem hafa komið upp í því sambandi er að reyna með einhverju móti að fá jafnara hlutfall kynjanna til þess að sækja í tilteknar greinar

félags og tryggingamálaráðherra frá í janúar tvö þúsund og níu kemur fram að konur eru almennt með um sextán prósent lægri laun það er heildarlaun en karlar og það er vissulega staða sem við getum ekki sætt okkur við við þurfum að beita öllum leiðum sem hugsanlegar eru til þess að snúa þessu við og jafna þennan mun það má til að mynda benda á að það eru fleiri að hugsa á þessum sömu nótum meðal annars í þingsályktunartillögu um stefnumótandi byggðaáætlun sem lögð var fram hér á háttvirtu alþingi núna fyrr í kvöld þar er meðal annars kveðið á um það í lið þrjátíu undir sjöunda bókstafslið félagsauður að þar er einmitt kveðið á um sérstaka áætlun um útrýmingu kynbundins launamunar og þetta gæti þá verið ein af þeim leiðum sem við skoðuðum í þá veru

að við það að blanda saman kynjum það er körlum í kvennagreinar og konum í karlagreinar hvort það náist raunverulegt jafnvægi til þess þær rannsóknir sem hafa verið gerðar sem þó ekki eru ítarlegar hafa sýnt að þegar tekst að auka hlut karla í hefðbundnum kvennagreinum það er fjölda þeirra starfsmanna sem þangað sækja hefur tilhneigingin verið sú að laun í viðkomandi greinum hafa smátt og smátt hækkað ég legg því fram þessa tillögu hér um jöfnun á stöðu kynjanna á vinnumarkaði og vona að hún fái umræðu í nefnd og mögulega að hægt verði að taka hana til afgreiðslu þó síðar yrði því að ég tel að þarna sé afar mikilvægt mál á ferðinni og það sé skylda okkar sem löggjafarsamkundu að reyna með öllum ráðum að jafna þennan mun kynjanna sem er löngu löngu orðinn algjörlega óásættanlegur og ekki til sóma fyrir